Elle est sur la route pour nous rejoindre et donc, Monsieur Coelho, je lui ferai part de votre message. Je pense qu'elle sera là dans quelques instants pour prendre le relais en attendant, je voudrais, en son nom, vous remercier très chaleureusement, Monsieur Coelho, pour l'approche constructive dont vous avez fait preuve tout au long des négociations sur cette proposition avec je crois pouvoir le dire une coopération fructueuse entre les trois institutions. Je crois que nous sommes parvenus, ainsi, à notre objectif commun. Cette proposition répond à la demande explicite du Parlement européen et du Conseil, comme vous le savez mieux que personne, formulée en 2006, au temps où les instruments de base pour la deuxième génération du système Schengen et le système d'information sur les visas ont été adoptés.

dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, sur la base de propositions législatives qui ont été ou qui seront adoptées par le colégislateur.

rappelant que le principe d'autonomie institutionnelle de l'Union européenne s'oppose à ce que les États tiers, y compris les États associés, se voient accorder des droits de vote dans l'agence.